Osobno ću podržati svaki dobro razrađen model koji se temelji na dobrovoljnim osnovama i strogo pravno uređenim odnosima između poslodavca i zaposlenika. Vjerujem kako je dobrovoljno financijsko ulaganje radnika u tvrtku kvalitetna spona između poslodavaca i zaposlenika, jer stvara trajni odnos financijske međuovisnosti. Radnike bi ovako uređen odnos motivirao kroz uključivanje u proces upravljanja i financijske nagrade za dobro poslovanje, dok bi poslodavci zbog nove prirode odnosa u tvrtki bili skloniji dugoročnijem ulaganju radnika, prije svega u sferi školovanja i stručnog osposobljavanja. Osim što mora biti temeljen na dobrovoljnim osnovama, transparentnosti i kvalitetnoj informiranosti radnika, ovakav model bi morao biti i strogo pravno definiran. Držim kako će upravo pravna nestabilnost određenih država članica biti glavna prepreka jedinstvenoj primjeni ovoga modela na razini Unije. To je dodatni razlog zašto smatram da je želja ovog Doma da se odluke o financijskom sudjelovanju zaposlenika donose na razini poduzeća krajnje pozitivna.